Ich möchte auch daran erinnern, was die Finanzregulierung angeht, nämlich wie das Geld an die europäischen Staaten und in den Staaten verteilt wird natürlich muss es missbrauchsicher sein. Es darf keine Skandale, keinen Betrug geben, aber die Finanzregulierungen müssen einfacher und transparenter werden, damit wir mit unseren europäischen Programmen keinen Ärger vor Ort schaffen, sondern die Menschen wirklich erreichen. In diesem Sinne sollten wir unsere europäische Haushaltspolitik in den nächsten Jahren gestalten.